Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je crains, malheureusement, que le message qui vient d'être délivré ne soit certainement pas un message d'espoir destiné à rétablir la confiance. J'approuvais, Monsieur le Commissaire, votre avant dernier paragraphe sur ce que devrait être l'industrie automobile. Je crains, malheureusement, que les propositions qui sont faites ne soient pas à la hauteur de l'enjeu et, surtout, qu'elles incitent certains États membres à se débrouiller tout seuls lorsque l'Europe n'arrive pas à coordonner. Or, qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens? Ils attendent beaucoup de l'Europe, certainement beaucoup trop, mais ils attendent qu'on fasse autre chose. L'industrie automobile, vous l'avez dit, c'est 12 millions d'emplois dans l'Union européenne, c'est 10 du PIB.

La filière automobile connaît aujourd'hui une crise sans précédent, caractérisée par une baisse conjoncturelle de la demande, par un besoin de financement, tant des constructeurs que des sous traitants, mais aussi des consommateurs, et par un défi structurel de compétitivité des entreprises dans une concurrence mondiale de plus en plus pressante. Si je ne craignais pas d'être politiquement incorrect, j'ajouterais que les exigences que l'on fait peser sur l'industrie automobile et la dissuasion que l'on applique pour ne pas utiliser les véhicules contribuent également à cette situation.

Il est indispensable, en premier lieu, que le système bancaire finance normalement l'industrie automobile, c'est à dire à des taux et à des conditions normaux, et avec des volumes qui correspondent aux besoins de cette industrie. Et, malgré les efforts de la BEI, on sait qu'aujourd'hui le crédit n'a pas redémarré.

En second lieu, il ne s'agit pas seulement de limiter l'impact de la crise, mais de donner un nouvel avenir à l'industrie automobile. Une véritable politique industrielle est indispensable. Il faut se projeter dans le monde de demain et accélérer les évolutions nécessaires au regard, notamment, de la protection de l'environnement et des exigences du développement durable. Nous devons développer une culture d'anticipation. Il est primordial que l'effort d'innovation ne se fasse pas au détriment de la crise et que les aides publiques permettent d'agir dans ce domaine.